E commerce wird unsere Gesellschaft verändern, unser soziales Miteinander, das kulturelle Leben, kurz unser tägliches Leben. Dabei bietet ein gemeinsamer großer europäischer Markt Raum für europäische Champions auf diesem Gebiet. Dafür brauchen wir ein freies Internet, Netzneutralität, keine Monopolstellung von Providern, Suchmaschinenbetreibern, keine Marktkonzentration oder Angebotsfilterung. Und wir müssen aufpassen, dass big data nicht zum gläsernen Verbraucher führt. Ganz wichtig ist Wir brauchen Kinder und Jugendschutz. Wir müssen es Familien erleichtern, ihre Kinder vor den Gefahren des World Wide Web zu schützen, und zwar schon beim Zugriff auf das Netz.